Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Saj nisem nameravala razpravljati pri tej točki dnevnega reda, ampak glede na razpravo, ki jo uprizarjajo poslanci iz vrst koalicije, se mi zdi pa prav, da nekaj tudi sama rečem, glede na to, da smo slišali veliko sprenevedanja in pa tudi nepravičnega in nepoštenega ravnanja, ko govorimo o odločbi ustavnega sodišča. Zdaj, tukaj moram seveda izvzeti edino stranko Modernega centra, ki, kot kaže, kot so napovedali, bodo glasovali proti zakonu, ki ga je pripravil minister Pikalo zato, ker menijo, da gre za nepošteno in nepravično rešitev, ki ni v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zdaj odločba ustavnega sodišča je seveda jasna in tukaj ne gre kar tako manipulirati ali pa jo interpretirati na različne načine, kot to počnete v koaliciji. Ustavno sodišče je namreč povedalo, da je šestinosemdeseti člen ZOFVI-ja ni v skladu z ustavo, in jasno je, da je ustavne odločbe potrebno spoštovati in pa potem tudi upoštevati, kar pomeni tudi izvrševati. Ustavno sodišče je torej tisto, ki presoja o tem, ali je ustava kršena ali ne in ali so posledično s tem kršene človekove pravice ali ne. Danes tukaj ne govorim samo kot poslanka Slovenske demokratske stranke, ampak tudi kot predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Zdi se mi namreč pravi, da tudi kot predsednica, ki gleda in spremlja kje so kršene človekove pravice, opozorim takrat, ko menim, da, so človekove pravice kršene in v tem primeru so bile kršene, kajti ustavno sodišče oziroma odločba ustavnega sodišča je jasno povedala, da, šestinosemdeseti člen ZOFVI-ja ni v skladu z ustavo. Ampak zakaj vi tega problema ne rešite danes? To to neskladje z ustavo oziroma ta protiustavnost traja že od leta dva tisoč, štirinajst, torej pet let. Vaš problem je, ker izhajate pri tem zakonu, spoštovani gospod minister in spoštovana koalicija, iz ideoloških razlogov. Ideologija je pri vas nad ustavo in zakoni, ampak to ne samo v tem primeru, to se dogaja tudi pri veliko drugih zakonih, ki jih sprejemate v tem državnem zboru. Tukaj lahko mirno rečem, da ste v tem primeru ideološko, zaslepljeni, sicer pa so vas vedno polna usta spoštovanja človekovih pravic in pa spoštovanja Ustave Republike Slovenije. V resnici pa v tem primeru, spoštovani gospod minister, ravnate skrajno nepošteno, ravnate nepravično in ravnate v nasprotju z Ustavo Republiko Slovenije, ki bi jo morali vi prvi spoštovati. Hvala.